Pane předsedající, ono je poměrně obtížné navázat po těch debatách o Polsku a Maďarsku ještě něčím novým. Bohužel myslím si, že Andrej Babiš by měl být takovým tím posledním budíčkem, který nám připomene, že je opravdu načase se zdvihnout, protože ta situace, to nastavení našich mechanismů pro kontrolu finančních toků v rámci Evropské unie prostě není dobré. Ta cesta, jakou Andrej Babiš obešel evropské nařízení o střetu zájmů, je v zásadě velice primitivní.

Tyhle peníze používá k šíření svého vlivu v rámci České republiky a k udržování své pozice. Tady Evropská unie přímo financuje skrze firmu Agrofert jeho politickou kampaň do Poslanecké sněmovny ČR, do Evropského parlamentu i do dalších institucí. Tohle je problém, protože ten stát pak funguje jako advokát Andreje Babiše a bohužel neochraňuje pouze jeho, ale ochraňuje i další spřátelené byznysmeny nebo politiky nebo jak je chcete nazvat, kteří působí podobným způsobem v dalších zemích. V Evropské radě, bavíme li se o jakýchkoli závažnějších opatřeních, potřebujeme jednomyslnost, a bohužel pokud se ti oligarchové navzájem kryjí, tak se nám to nikdy nepovede dosáhnout.